Gospodine predsjedniče, napokon imamo prave smjernice za stvaranje prave europske energetske unije. Naime, ovdje vidimo jasnu želju za decentralizacijom u odnosu na centralizaciju sustava, demonopolizaciju u odnosu na monopol u sustavima, u državama članicama i također jasno opredjeljenje za više obnovljivih izvora energije u odnosu na fosilna goriva. Naravno da je upravo zbog toga krajnje neophodno da su upravo potrošači u odnosu na opskrbljivače u prvom planu smjernica energetske unije. To je pravi dokaz da su na dobrom putu, jer i ovom prilikom i u ovom izvještaju vidimo koliko je važno kada građane stavimo u prvi plan, kako tada možemo dobiti i njihovo odgovarajuće povjerenje.